Panie Przewodniczący! Europejski Korpus Solidarności to oferta dla młodych Europejczyków, dla młodych ludzi. Jest ona zbudowana w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zgromadzone przy innych projektach, które ten projekt łączy. To bardzo dobrze to dobrze, że dzięki niemu uprościmy biurokrację, zmniejszymy też koszty administracyjne, doprowadzimy do większej klarowności w takich projektach, jak i również uelastycznimy wszystko to, co tworzy ramy wolontariatu w dniu dzisiejszym.

Po pierwsze, bez wątpienia ten projekt wymaga promocji, wymaga dobrej informacji, wymaga przede wszystkim przekazania młodym ludziom, na czym ten projekt polega, z czym się wiąże i jakie ma perspektywy. Cieszę się, że ten siedmioletni okres ma już gwarancje finansowe, że mamy zbudowany budżet, że mamy określone ramy. Natomiast praktyka podkreślam praktyka w realizacji tego projektu jest dziś, z mojego punktu widzenia, najważniejszym wyzwaniem, jest najistotniejsza i ona przesądzi o tym, czy ten projekt spełni pokładane w nim nadzieje. Na koniec chciałam podziękować koleżance Šojdrovej ponad trzysta poprawek mogło ten nasz dokument w finale zepsuć.